Čemenko, izvolite , imate besedo. Najlepša hvala za dano besedo. S predlaganim amandmajem želimo, da se zagotovi jo finančna sredstva višini petih milijonov evrov, in sicer za nov projekt celostnega razvoja območja Haloz. Zakaj? Naj vas spomnim, da tisti, ki ste bili poslanci že v preteklem mandatu, takrat je v letu dva tisoč petnajst vlada ustanovila delovno skupino, ki naj bi pripravila ukrepe za celostni razvoj območja Haloz. nanizanih je bilo en kup ukrepov, ki so bile v v glavnem podane z strani lokalnih skupnosti, dejansko pa v življenje, od teh ukrepov ni prišel skoraj nihče. Bili so narejeni neki minimalni premiki na področju kmetijstva, da bi pa dejansko celostno pomagali območju Haloz, ki resnično, resnično ima veliko potencial razvoja, tako na področju, kmetijstva, turizma, malega gospodarstva, naj povem, da gre tukaj za sedem občin, vsi, ki tega območja ne poznate, gre za obmejna območja, ki so, vse te občine so dejansko pod povprečjem razvitosti, v Sloveniji in ne nazadnje, potreba se je zavedati, da na tem območju marsikje še manjka tista osnovna infrastruktura , tukaj ne govorim le o cestni, govorim tudi o sami, o internetu, informacijski infrastrukturi, ki je nenazadnje tudi osnova za razvoj, osnova za to, da bi mladi na tem območju ostajali. Edina rešitev, da nekako rešimo to območje, je, da zagotovimo posebna finančna sredstva, ki so ciljno usmerjena, in na neki način spodbudimo, razvoj na tem območju. V ta namen smo seveda v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke predlagali, da v letu dva tisoč devetnajst zagotovimo pet milijonov evrov. Hvala. Hvala lepa. Želi še kdo besedo pri tej